bíðum með þessa atkvæðagreiðslu og ræðum það í hópi þingflokksformanna hvernig dagskráin verður í dag það stóð til að halda fund áður en þessi þingfundur hófst en þeim fundi var frestað ég hef enga athugasemd við það en það er alveg ljóst að stjórnarandstaðan hefur verið tilbúin til að vera hér til miðnættis síðustu daga en við höfum gert mjög verulegar athugasemdir við það að fara yfir miðnætti og

þingsins og það er alveg ljóst að það er mjög mikilvægt að á einhverju samkomulagi um hvernig þingstörfum verður háttað af því að við ætlum að hætta á fimmtudaginn þá á að slíta þessu þingi fram á haustið